Současná legislativa upravující DPH neumožňuje členským státům rychle reagovat na zjištěné podvody a zavádět preventivní opatření. Podvody s DPH se prolínají napříč členskými státy, a proto je nutná intenzivnější a rychlejší spolupráce mezi nimi. Jsem přesvědčena, že rychlá výměna informací a přímých kontaktů mezi daňovými úřady jednotlivých členských států přispěje k efektivnějšímu boji s podvody. Zároveň chci ale zdůraznit, že v oblasti daně z přidané hodnoty je potřeba snižovat na půdě Evropské unie administrativní zátěž kladenou na evropské podniky a zjednodušit legislativu, která ve své složitosti může vést nejen k podvodům, ale k chybám a nejistotám,